C'est dire l'importance et la nécessité d'un système de solidarité alimentaire européen et, plus que jamais, l'Europe doit incarner concrètement, dans les faits, cette solidarité en maintenant son existence à la hauteur des besoins qui augmentent tous les mois. J'ai donc décidé de me prononcer en faveur d'une participation obligatoire des États membres au Fonds d'aide alimentaire aux plus démunis. Ce sont aujourd'hui dix huit millions d'Européens qui dépendent des repas distribués par des associations en très large majorité composées de bénévoles. Ces bénévoles ne doivent pas voir leur engagement pénalisé par un alourdissement des contraintes administratives, or c'est ce qui est prévu par le prochain programme d'aide. J'ai réaffirmé, par ailleurs, le besoin que le montant alloué au programme soit au moins équivalent à celui de la période précédente, soit 3,5 milliards d'euros.